Alleen weten we niet of dit snel kan gebeuren of pas na een bloedige burgeroorlog met een oppositie die zich verplicht voelt om zich te bewapenen.